Señor Presidente, mire, yo tengo aquí dos textos y vamos a lo concreto el capítulo 15 del Código Penal pakistaní, en cuyo artículo 295, letra c, se determina como crimen castigable con la pena de muerte el que directa o indirectamente desacralice o

Y tengo aquí otro texto, también interesante, que es un texto de 24 de noviembre de 2001, el Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea con Pakistán, que dice que el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos, según la Declaración Universal de Derechos del Hombre, constituye un esencial —esencial, esencial— elemento de este Acuerdo.

tiene la capacidad de colocar juntos estos dos textos y convertirlos en coordinación, pues es un milagro. Lo que hay que hacer es ver cuál de estos dos textos prevalece, dejar de tener retórica y si realmente tenemos el principio de aplicación del criterio de principio democrático como exigencia en nuestros acuerdos, implementémoslo de acuerdo con el artículo

Por lo tanto, yo estoy hablando de Asia Bibi diciendo ¿la señora Ashton va a presentar al Gobierno pakistaní la exigencia del artículo 1 con el artículo 19, o seguiremos tocando bella música mientras las palabras las ponen otros?